Pamatuji si, jak jsem se několikrát rozčílila, že pokud by měl mandát vypadat dle jejich představ, tak vůbec nemá smysl výbor zřizovat. Některým nejhorším opatřením jak dosáhnout toho, aby se nic neprošetřilo, se podařilo zabránit, zbytku bohužel ne. Žel výsledek práce podle toho také vypadá. Na jedné straně máme řadu pozitivních věcí, jako řešení otázky plagiátorství, transparentnosti studií, střetu zájmů či návrhů jak zlepšit hodnocení přípravků. Nicméně potom zde máme otázky o glyfosátu nebo udržitelném používání pesticidů, které prostě byly upozaděny. Celkově se vyjednávání ve výboru nevedlo v moc dobrém duchu, kdy neustálé odmítání odborníků navržených opozicí bylo jen jednou z marginálií. Ráda bych na vás apelovala, ať už tak slabou zprávu ještě dále neoslabujeme v rámci hlasování na plénu. Pokud se tak stane, výsledek roční práce nebude víc než začátek kampaně pro některé z nás.